Domnule președinte, drepturile omului, libertățile fundamentale și respectarea demnității umane sunt valori comune ale democrației, ale statului de drept, care trebuie să se reflecte în toate domeniile de politică internă și externă ale Uniunii Europene. Lupta împotriva terorismului presupune deopotrivă respectarea demnității umane, a vieții private și a tot ceea ce înseamnă drepturile fundamentale ale omului. Uniunea Europeană trebuie să fie garantul respectării drepturilor și libertăților fundamentale, dar, în același timp, și al securității cetățenilor. Consolidarea relațiilor transatlantice în lupta pentru combaterea terorismului trebuie să capete noi valențe în beneficiul tuturor, având la bază interese și valori comune. Apreciem însă că politizarea excesivă a subiectului legat de existența închisorilor secrete, precum și posibila implicare de către CIA a unor țări din Uniunea Europeană în transportarea și deținerea ilegală de prizonieri este de natură să afecteze tocmai procesul demarat în unele state membre de aflare a adevărului și tragerea la răspundere a celor vinovați. Este de datoria noastră să lăsăm statelor membre posibilitatea de a și finaliza anchetele judiciare proprii și să nu intervenim în procesele judiciare începute, respectând astfel principiul imparțialității și independenței justiției, convinși fiind că, dacă au existat încălcări ale legii, se va face lumină. Este important ca, de la înălțimea Parlamentul European, să dăm expresia unei convingeri puternice și ferme că este absolut necesar să deținem dovezi clare înainte de a face nominalizări și de a ne angrena în dezbateri sterile, care nu se finalizează cu rezultate concrete.